Widać to szczególnie w zakresie ujęcia kwestii wolności religijnej. Wolność religijna należy do niezbywalnego kanonu praw człowieka, jej fundamentalny charakter jest potwierdzony w konwencjach ONZ i Rady Europy. Nagminne naruszanie tego prawa, widoczne szczególnie wobec chrześcijan, jest dramatycznym pogwałceniem praw człowieka na świecie. Rok po rozpoczęciu Arabskiej Wiosny możemy mówić o coraz bardziej realnych zagrożeniach dla całych chrześcijańskich wspólnot na Bliskim Wschodzie. Musimy o tym cały czas przypominać naszym politycznym partnerom w tym regionie. Byłoby bowiem tragicznie, gdyby się okazało, że chrześcijanie są pierwszą ofiarą tak upragnionej demokratyzacji w tej części świata. Trudno nam zgodzić się z krytyką Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji praw człowieka. Ta operacja grozi wyraźną kolizją kompetencji między sądami w Luksemburgu i Strasburgu, może to też przynieść niekontrolowany rozrost kompetencji europejskich trybunałów. Sprawozdanie powinno być pozbawione odniesień do tzw. zdrowia reprodukcyjnego. Te zapisy są pretekstem do promowania i finansowania aborcji na świecie, także w krajach, w których ten proceder jest nielegalny. Jest to olbrzymie nadużycie zaufania obywateli i państw członkowskich, które nigdy Komisji Europejskiej nie dały takich kompetencji.